Señora Presidenta, con la beca Erasmus tres millones de estudiantes europeos hemos accedido a intercambios formativos y de convivencia que han contribuido a mejorar nuestra capacidad profesional y lingüística. Yo misma, al igual que otras eurodiputadas y eurodiputados jóvenes de este Parlamento, disfrutamos en el pasado de esta beca.

Hay diferencias, lo sabemos, en la cuantía de las becas, pero les pregunto al Consejo y a la Comisión cuál es el número de estudiantes afectados y cómo se va a garantizar que los estudiantes reciban el 100 de su beca. En este momento de desempleo juvenil, se hace más necesaria que nunca una apuesta por la educación y por la formación, una apuesta por el programa emblemático de la Unión Europea, porque Europa no se entiende sin Erasmus.